ég mæli sem viðskiptaráðherra fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og sjö um vörumerki með síðari breytingum mál númer fjögur hundruð og fimmtán á þingskjali sjö hundruð og þrjú með frumvarpi þessu sem lagt er fram af viðskiptaráðherra er lögð til sú breyting á lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og sjö um vörumerki að svokölluð tæming réttinda eða réttindaþurrð samkvæmt annarri málsgrein sjöttu grein laganna verði bundin við evrópska efnahagssvæðið

í núgildandi ákvæði er ekki tekið fram með skýrum hætti að um alþjóðlega tæmingu sé að ræða í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laganna er hins vegar áréttað að tæming réttinda í íslenskum vörumerkjarétti hafi verið talin ná til heimsins alls ákvæði vörumerkjalaga um tæmingu réttinda hefur því verið túlkað á þann veg að hér á landi gildi alþjóðleg tæming samkvæmt dómi efta dómstólsins áttunda júlí tvö þúsund og átta í málum númer e níu núll sjö og e tíu núll sjö norge as og sa gegn per aarskog as nille as og smart as samræmist sú túlkun hins vegar ekki ákvæði vörumerkjatilskipunar áttatíu og níu hundrað og fjögur e b eins og dómstóllinn túlkar það en tilskipunin er hluti e e s samningsins er því þörf breytinga á lagaákvæðinu tæming vörumerkjaréttar byggir á þeim rétti sem vörumerkjarétthafi fær með skráningu vörumerkis samkvæmt fjórðu grein laganna það er að banna öðrum notkun á vörumerki sínu í atvinnustarfsemi afnám alþjóðlegrar tæmingar hefur einkum einkaréttarleg áhrif hlutverk vörumerkja er að vera tæki í markaðssetningu og með innleiðingu svæðisbundinnar tæmingar fá rétthafar vörumerkja auknar heimildir til þess að stjórna markaðssetningu og koma í veg fyrir notkun sem fer í bága við vörumerkjarétt þeirra til dæmis samhliða innflutning alþjóðleg tæming réttinda hefur á hinn bóginn verið talin stuðla meir að frjálsri samkeppni og viðskiptafrelsi getur því svæðisbundin tæming haft í för með sér neikvæð áhrif fyrir neytendur til dæmis mismunandi verð og aðgengi að vöru á mörkuðum hvað snertir tæmingu vörumerkjaréttar má að öðru leyti vísa til athugasemda með frumvarpi þessu í athugasemdunum er jafnframt vísað til ákvæða í fyrstu málsgrein annarrar greinar bókunar númer tuttugu og átta með e e s samningnum þess efnis að samningsaðilar skuli sjá til þess að tæming hugverkaréttar sé í samræmi við lög evrópusambandsins að svo miklu leyti sem ráðstafanir þess eða réttarkerfi taki til tæmingar um túlkun ákvæðisins fari samkvæmt viðurkenndum skilningi í viðkomandi úrskurðum evrópudómstólsins sem kveðnir hafa verið upp fyrir undirritun samningsins nítján hundruð níutíu og tvö þó með fyrirvara um þróun dómsúrlausna í framtíðinni jafnframt er þar vikið að dómaframkvæmd hjá evrópudómstólnum og efta dómstólnum vegna dómaframkvæmdarinnar er nauðsynlegt að setja lög sem snerta innleiðingu á fyrstu málsgrein sjöundu greinar framangreindrar tilskipunar ráðsins áttatíu og níu hundrað og fjögur e b frá tuttugasta og fyrsta desember nítján hundruð áttatíu og átta um samræmingu á lögum aðildarríkja um vöru fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins telur að frumvarpið muni ekki hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð verði það óbreytt að lögum virðulegi forseti ég vænti þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til viðskiptanefndar